hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra um áform ríkisstjórnarinnar hvað varðar stjórnarskrárbreytingar og stjórnlagaþing hér á þessu vorþingi ég tek það fram að sumt í þessum áformum ríkisstjórnarinnar hefur skýrst nokkuð frá því að ég lagði fyrirspurnina fram fyrir þremur vikum og bið ég því hæstvirtur forsætisráðherra að staldra kannski ekki lengi við þau atriði mér finnst meira máli skipta að það komi fram svör við þeim atriðum hér á þessum vettvangi sem hvorki almenningur né þingmenn hafa almennilega fengið svör við enn sem komið er til upprifjunar voru spurningar mínar á þingskjali fimm hundruð tuttugu og eitt eftirfarandi fyrsta hver eru áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á stjórnarskrá fyrir kosningar í vor annar hver eru áform ríkisstjórnarinnar um pólitískt samráð um þessar breytingar þriðja telur ráðherra að nægur tími sé til þess á þeim stutta tíma sem er til kosninga að gera breytingar á stjórnarskrá fjórða hvaða sjónarmið voru lögð til grundvallar þegar nefndarmenn voru valdir í sérstaka ráðgjafarnefnd vegna fyrirhugaðra stjórnarskrárbreytinga fimmta hvernig samrýmast áform ríkisstjórnarinnar um að breyta stjórnarskrá fyrir vorið hugmyndum sem einnig hafa verið kynntar um að setja á fót stjórnlagaþing síðar á þessu ári eins og ég sagði áðan hefur ýmislegt skýrst í áformum ríkisstjórnarinnar einkum hvað varðar efnisatriði þeirra stjórnarskrárbreytinga sem ríkisstjórnin hyggst leggja til það sem hins vegar vekur enn spurningar eru atriði eins og hvernig hinu pólitíska samráði verði háttað hvernig ríkisstjórnin sjái fyrir sér tímann til þessara breytinga og síðast en ekki síst lokaspurningin það er hvernig ríkisstjórnin telji að það gangi upp bæði praktískt og röklega séð að leggja annars vegar fram nokkrar hugmyndir um efnislegar breytingar á stjórnarskránni og hins vegar að leggja fram tillögur um stjórnlagaþing sem taka ætti til starfa síðar á þessu ári og hefði það hlutverk að vinna að heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar í mínum huga er einhver óskapleg mótsögn í því fólgin

ég óska eftir því að hæstvirtur forsætisráðherra útskýri þann þátt örlítið hér fyrir okkur